Domnule președintele de ședință, am dorit să intervin tocmai pentru că este foarte bine că dezbatem în Parlamentul European situația drepturilor omului, libertatea de exprimare peste tot unde este îngrădită în lume. Milioane de cetățeni se uită cu speranță spre Uniunea Europeană pentru că suntem casa care apără aceste valori. Pe aceste principii, părinții fondatori au așezat Uniunea Europeană și este vital pentru noi să fim alături de jurnaliștii care își fac onest datoria în aceste țări unde democrația este fragilă. Este esențial, pentru că avem cel mai mare corp diplomatic din întreaga lume. Serviciul de Acțiune Externă trebuie să se implice mai energic pentru că avem cea mai mare rețea de diplomați la nivel global și, pentru că avem această autoritate, oamenii se uită cu speranță spre noi și trebuie să facem mai mult și pentru Burundi.